Herr Präsident! Nur allzu leicht kann der Embargobeschluss der Europäischen Union zum Eigentor werden wenn etwa Schwellenländer das auffangen, was an europäischen Exporten wegfällt, oder wenn Teheran den angedrohten Lieferstopp umsetzt, dann sind nämlich mit Italien, Spanien und Griechenland ausgerechnet diejenigen Länder betroffen, die besonders unter der Schuldenkrise leiden. Oder wenn der Iran mit der

Wir wissen ja, dass Massenvernichtungswaffen bereits einmal als Vorwand für einen völkerrechtlich fragwürdigen präventiven Militärschlag genutzt wurden. Auch wenn eine drohende Militärintervention derzeit mit der Wandlung des Atomstreits in einen Ölstreit vom Tisch zu sein scheint, muss uns allen doch klar sein, dass ein Militärschlag gegen den Iran verheerende Auswirkungen hätte. Ebenso wie völkerrechtswidrige militärische Präventivschläge ist aber natürlich der heimliche Bau von Nuklearwaffen abzulehnen, und wir alle auch in Europa müssen uns fragen, wie man die Sicherheit etwa Israels unter diesen Umständen garantieren kann.